Poznamo več vrst škofovskega kruha, in sicer, iz različne sestave iz različno ... Recimo eden ima devet jajc, kar je malo dražje od ostalega. Jaz najrajši pečem tega s sadjem, in sicer to je škofovski kruh, ki izvira iz moje, od moje babice. In sicer si vzame dvajset dek masla, dvajset dek sladkorja, dvajset dek moke ter štiri rumenjake ter sneg iz štirih beljakov. ter vanilijev sladkor, ena vrečka. potem pa sesekljamo razno sadje, in sicer jaz orehe, citronat, arancine, fige, pa še kakšno suho sadje recimo, ki ga dobim pa v trgovini. potem pa maslo, rumenjake in polovico sladkorja penasto vmešamo, da naraste, potem stepemo v zelo trd sneg iz štirih beljakov, z ostankom sladkorja, se pravi pol sladkorja gre, ko mešamo jajca, pol pa gre v beljake za sneg. Ja, sedaj postopoma in počasi dodajamo masi beljake, moko in sekano sadje. Maso damo v dobro namazano in pomokan pekač za biskvit, odnosno srnin hrbet ter pečemo počasi tri četrt ure.